Signora Presidente, onorevoli colleghi, una vittoria di misura del 51 con due milioni e mezzo di schede contestate e molte convalidate persino senza timbro. Un Frankenstein giuridico con un accentramento abnorme di potere esecutivo nelle mani del presidente, che potrà revocare ministri a suo piacimento, essere leader di partito, dichiarare lo stato di emergenza, nonché sciogliere il parlamento a sua discrezione, senza contrappesi. Grazie a censura, purghe e abusi, Erdogan ha realizzato il sogno nel cassetto, diventare di fatto il sultano della Turchia, facendosi beffe delle nostre raccomandazioni e lacerando il suo paese in due. Mai come ora è evidente che quella porta che avevamo tenuto aperta finora ci sia stata violentemente sbattuta in faccia. Erdogan sorride pensando che l'Europa debole e codarda, che ha siglato l'accordo illegale sui migranti al prezzo di 6 miliardi, chiuderà gli occhi anche stavolta. Ci vorranno anche le prime condanne a morte o avrete il coraggio finalmente di bloccare la candidatura e fondi preadesione e inviare un vero sostegno alla società civile turca, magari usando la leva dell'unione doganale? Essere membro della NATO non basta e non giustifica.